Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre, j'ai été très surpris, Madame la Ministre, de vous entendre simplement reprendre des éléments de communication sur un chiffrage macroéconomique et parfaitement contestable, et sans dire la vérité sur le contenu de cette négociation. On ne va quand même pas nous raconter qu'on va faciliter le commerce de machines à laver, de chaussettes et d'oranges entre nos deux continents! Ce qui se négocie, ce sont des choix de société, qui ont été construits démocratiquement que ce soient les services publics, que ce soient les services audiovisuels, y compris par internet et l'exception culturelle, que ce soit votre refus de succomber à l'agenda américain qui prévoit plus d'OGM, de boeuf aux hormones et de viande chlorée, que ce soit l'ensemble des droits des investisseurs, tout cela relève de choix de société. Comment, Madame la Ministre, allez vous aller devant vos concitoyens irlandais expliquer, dans quelques années, que des firmes multinationales peuvent exiger des centaines de millions d'euros de compensation parce que l'Irlande, le peuple irlandais, aura choisi de mettre en place une politique publique en matière de santé ou en matière sociale? Ce sont des choix de société que nous négocions, et nous le faisons sans aucune information. Ici, nous avons, entre la Commission et le Conseil, un mandat de négociation qui évolue. Même les parlementaires européens n'ont pas accès à l'évolution de ce mandat de négociation. Nous sommes dans une situation où les citoyens ne peuvent pas savoir ce qui se négocie. Vous êtes en train de lancer une négociation où vous allez échanger ici un service public, là des marchés publics, là des OGM, là des droits pour les investisseurs. Cette situation, cette construction politique d'un accord de libre échange, Madame la Ministre, est proprement scandaleuse. Vous devez exiger de la Commission, quitte à la mettre sous pression, que cette négociation soit transparente. Il est totalement inadmissible que les citoyens soient tenus à l'écart d'une négociation qui décide de choix démocratiques. Nous n'avons pas ici à acter l'extension du modèle américain à l'Europe, sous prétexte que la Commission européenne vous a vendu 0,5 de croissance, Madame la Ministre. Le groupe écologiste, à moins que nos amendements soient retenus, votera contre cette résolution. Nous ne sommes pas prêts. L'Europe n'est pas prête. Elle n'a pas de politique industrielle, elle n'a pas une conception suffisamment claire de son économie pour aller négocier avec les États Unis. Nous vous demandons, Madame la Ministre, d'être sérieuse, de ne pas nous raconter ce que vous dit de raconter la Commission, mais d'écouter ce qui se passe dans les pays européens.